Jako wykładowca prawa transportowego i turystycznego na uniwersytecie chciałam zauważyć i podkreślić, że podobnie jak w Niemczech także w Polsce już od wielu lat ustawodawstwo przewidywało zabezpieczanie konsumentów w postaci ubezpieczeń i gwarancji bankowych pod groźbą utraty licencji. Oczywiście upadłość Thomasa Cooka każe nam zastanowić się nad zmianą sposobu myślenia w zakresie usług turystycznych i wprowadzeniem na szeroką skalę instrumentów ochrony konsumentów w Unii, dlatego że te usługi mają charakter transgraniczny i trudno je ograniczyć tylko i wyłącznie do jednego kraju. Dobrze oceniam przyjętą nowelizację dyrektywy w sprawie podróży zorganizowanych, natomiast jako ustawodawcy musimy na przyszłość dołożyć większych starań, aby zabezpieczyć konsumentów usług turystycznych i przewoźników, a także zatroszczyć się o pracowników branży turystycznej.